Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest podejmowanie dalszych intensywnych działań w zakresie poprawy gospodarowania odpadami oraz położenie większego nacisku na podniesienie wydajności oraz ponowne użycie produktów.

Po pierwsze, konieczne jest zapewnienie większej niezależności władzom regionalnym i lokalnym, które są w stanie najlepiej zidentyfikować właściwie dla danego obszaru problemy i zaproponować skuteczne rozwiązania. Po drugie, proponowane cele muszą być realne do osiągnięcia i odpowiednio rozłożone w czasie. Po trzecie, należy docenić rolę małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu nowych rozwiązań i modeli opartych na obiegu zamkniętym i aktywnie wspierać te działania poprzez różnego rodzaju zachęty i atrakcyjne finansowanie. I dodać do tego jeszcze można kwestię środków finansowych